forseti vill taka fram að fyrir misgáning láðist að boða háttvirtan þingmann birgittu jónsdóttur á síðasta fund okkar þingflokksformanna og formanna flokkanna sem haldinn var hér í snarhasti rétt fyrir klukkan þrjú forseti biðst velvirðingar á því en við háttvirtur þingmaður erum sammála um að sú frásögn af fundi okkar er í samræmi við það samkomulag sem við gerðum